Gospodine predsjedavajući, dobro sam upoznata s nedosljednošću vanjske i sigurnosne politike Unije jer se po ovom pitanju nismo maknuli s mjesta još od vremena srpske agresije na Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu. I tada je Europa bila troma i neodlučna u političkoj i vanjskoj reakciji, i vojnoj reakciji, a takva je i danas. Izvjestitelj s pravom ističe kako moramo zaštititi svoje državljane i njihove interese diljem svijeta. A kad je u pitanju Bosna i Hercegovina učinili smo malo ili ništa kako bismo zaštitili politička prava Hrvata Bosne i Hercegovine, koji su ujedno i državljani Republike Hrvatske, a time i građani Europske unije. Opstruiranje povratka hrvatskih izbjeglica u Republiku Srpsku i protuhrvatski izborni inženjering u Federaciji Bosne i Hercegovine dobar su pokazatelj onoga što Hrvati proživljavaju u vlastitoj državi. Ako želimo položiti ispit vjerodostojnosti i biti globalni politički akter, vrijeme je da počnemo čistiti u svom europskom dvorištu. Stoga tražim od institucija i političkih tijela Europske unije da konačno poduzmu konkretne korake za osiguravanje ravnopravnosti Hrvata u Bosni i Hercegovini.